Pero en todo lo que se refiere a la mejora de la habitabilidad, la mejora de los motores, por ejemplo, la mejora de las circunstancias de seguridad, desde luego estamos en esa línea. Y ya he hablado también de la necesidad, de la conveniencia, desde luego, para asegurar el relevo generacional, de que a los jóvenes que quieran incorporarse y adquirir nuevos barcos, pues se le den facilidades también con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.